Pa i u ovom slučaju kada govorimo o Frontexu, koji podržavam, koji treba ojačati, koji će nam i te kako značajno trebati puno narednih godina, jer će ova kriza s migrantima trajati niz godina i neće završiti ni sutra ni prekosutra nego ne znam ni sam

I treba nam Frontex, ali Frontex koji će zaista istovremeno biti i agencija i ljudi koji će biti obučeni i razumjeti probleme ljudskih prava i štititi i ona prava koje imigranti i ljudi koji žele doći u Europu imaju.